Hvala za besedo, gospod predsednik. Torej interpelacija, ki je danes na dnevnem redu, je po vsebini skoraj identična, kot je bila pred meseci. Seveda nam ne more biti v ponos, je pa lahko veliko škodo otrokom in pa seveda stroki. Zavedam se, da pi pri tako tragičnih dogodkih, kot so to bili, nikakor ne smemo reagirati čustveno, pač pa le in zgolj le strokovno. Seveda v korist, to je v tem primeru otrokom. In še vedno sem mnenja, da pri tako občutljivih odločitvah mora nastopiti stroka. Stroka, ki pozna družino, je neodvisna, strokovna, realna in pravična, kajti strokovni delavci odločajo o pravicah in o zaščiti otrok. In tukaj, spoštovani, pride v ospredje slogan "Za otroke gre". Vem, da bi vsak stari starš dal vse za svojega vnuka in bi si težko tudi priznal, da fizično ne zmore več kvalitetno poskrbeti za svoje vnuke. Pa si marsikdo tega ne upa povedati, ne zaradi sebe, ampak mogoče zaradi sorodnikov, zaradi sosedov, kaj bodo pa rekli. Kot babica razumem in spoštujem željo starih staršev, nikakor pa ne razumem vas, mlade kolegice mame, ki velikokrat slišim, da ste mlade in mnogi priznate, da težko sledite vsem zahtevam vzgoje otrok, ki danes niso enostavne, tako od učne pomoči, do raznih izvenšolskih dejavnosti, do kvalitetnega preživljanja prostega časa. Kako bi zmogli šele mi starejši? Tukaj se veliko govori o odvzemu otrok, ki je bil nezakonit. Zdaj vas pa vprašam, spoštovani. Če bi prišli iz centra za socialno delo domov po otroke, kaj bi se v tisti družini v tistem trenutku dogajalo? Stara starša bi jokala, otroka bi gledala, kaj se dogaja, bi začela jokati, bi začeli kričati, bi se začeli vlačiti, bi začeli, ne vem do česa, lahko tu do kakšnega prerivanja bi prišlo. Kakšni tragediji, v kakšnem bi ti otroki otroci bili odvzeti tem starim staršem? A ne bi bilo to hujše, to bi bila travma, tako z ene kot z druge. Sedaj pa so elegantno prišli po njih vrtec, so jih odpeljali, so šli v urejeno okolje, lepo so otrokom povedali, otroci so se zelo hitro tam, sprijaznili s prijetnim okoljem in zaživeli tako, kot pač živijo. Tukaj jaz vidim razliko, da ni bil to nezakonit, odvzem, ampak je bil pravičen in v korist otrokom. Na miren način je bil. Verjemite, da je stroka ima izkušnje in da je že presodila, da je toliko boljše. Torej, iz tega vidika ravno meni, da imamo pred sabo strokovne delavce, ki so presodili, da za svoj optimalen razvoj otroka potrebujeta več, kot bi jim lahko nudila stara starša. Če bi se tega vsi zavedali, prav gotovo danes te interpelacije ne bi bilo. Ker se izobraženi ljudje, ki so na centru zaposleni, zavedajo, da o tako občutljivih zadevah odločijo pač za to ranljivo populacijo tako, da je pač za otroke najboljše. Vsem mora biti jasno, da je stroka zasledovala le koristi in predvsem koristi otrok . Ker je v naši državi že folklora, da nikogar ne znamo pohvaliti, kaj šele priznati, da je kdo dober in uspešen. To nam gre težko iz ust. Iščemo samo tisto, kar ni po naši volji, kar nam ni všeč, in zato je potrebno včasih tudi človeka linčati, tako kot danes našo ministrico. Če ste poslušali in sledili delo ministrice, kaj vse je bilo v teh dveh letih dobrega storjeno za naše dobro in za dobro naših državljanov, bi ji lahko samo čestitali. Namesto čestitk jo danes interpeliramo in malodane pljuvamo. Zdaj bom izhajala iz sebe. Kratek čas sem v parlamentu. Verjemite, da sem bila velikokrat razočarana nad razpravami, neprimernimi izrazi in kritikami, ki nam nikakor niso v ponos. Včasih pogosto rečem, da če bomo iskali dobro, bomo dobro tudi našli. Če pa iščemo samo napake, bomo tudi te našli, in če iščemo samo slabo, to nikakor ne prispeva k sožitju med nami, ki si je pravzaprav vsi želimo, tako levi kot desni. Torej spoštovani, ustavimo se in pustimo otroke tam, kjer so. Dobro jim je. Stari starši imajo možnost, da se videvajo. In bojim se, če bi jih vrnili, če bi bili starši, če bi zdaj bili otroci še vedno doma pri babici in dedku, bi težko sledila njihovim zahtevam. Mogoče zdaj še, ko sta vrtcu, ampak ko pride v šolo, to so take zahteve, verjemite, da res ne vem, če bi jim bila kos. Tako mladi včasih težko vzgajate in težko sledite vašim otrokom, zato pustite nas starejše, da zaživimo sami, da enkrat svobodno in otroke pustimo tistim, ki so mladi, ki so polni energije, in deco tako, kot je potrebno. Pravite, da ne govorimo z besedami oziroma s tistim, kar je v interpelaciji oziroma kaj je v tej vaši, interpelaciji napisano. Jaz sem poslušala gospoda Breznika. Zelo malo je bilo povedano o tej vsebini. Govoril je, pljuval je po nas, po naših SD-jih po, naših kadrovanjih in tako naprej. Glejte, ko so to take stvari. Nekaj poveš, traja dve uri in bi vse zvedeli in vse povedali. Ampak, nam ni tega mar, nam je mar, da sedimo tukaj enajst ur, da se pljuvamo, si grdo govorimo, ampak verjemite, iz tega ne bo nobenega haska. Tako da upam in želim naši ministrici, da bo delala naprej še tako, kot dela do zdaj v dobro vseh nas, v dobro otrok, v dobro vseh državljanov in da bo tudi enkrat zasijala blaginja za, tako kot si je pravzaprav zastavila. Hvala lepa.